Europa ha puesto sobre la mesa una nueva manera de trabajar, donde hay aportación pública y privada, donde se prima la innovación, donde hay una condicionalidad para frenar malas inversiones, donde se proclama una nueva gobernanza y, además, se exige una coordinación. Por tanto, desde aquí, yo pediría al Consejo que haga un esfuerzo por que las regiones y los municipios se adapten a las nuevas condiciones. Esto no es dinero para cubrir los huecos de los presupuestos regionales es dinero para que los actores sean la sociedad, para promover un nuevo modelo de gobierno, y todo eso exige un esfuerzo, una autoridad y un liderazgo de los Estados miembros. Por tanto, a los Estados miembros se les pide que hagan el esfuerzo, y al Consejo, que ponga las condiciones y favorezca todo aquello que sea coordinación de innovación europea, coordinación de soluciones y mejor gobernanza.